Monsieur le Président, rapidement pour d'abord remercier, au nom du Conseil, les deux rapporteurs, Mme Berès et M.

Ils symbolisent l'implication du Parlement dans un dossier aussi important que celui ci. Vous dire aussi que j'exhorte à rapidement analyser, et notamment sur le principe de la codécision, les initiatives en matière de gouvernance économique, les initiatives de la Commission qui doivent nous apporter l'implémentation d'une gouvernance économique européenne. Je pense que le Conseil est à la disposition du Parlement pour avancer concrètement sur ces propositions.